taip pat padedant išvengti krizių ateityje. Lietuvos pieno gamintojai taip pat reikalauja nepamiršti Rusijos embargo sukeltų nuostolių bei sukurti vieningą jų kompensavimo sistemą. Ne mažiau svarbus reikalavimas remti, skatinti pieno gamintojų kooperaciją. Kviečiu kolegas ir kitų institucijų atstovus nelikti abejingais pieno sektoriui ir veikti sparčiau, siekiant priimti efektyvius sprendimus.